Herr Präsident! Natürlich ist es zu begrüßen, wenn im Rahmen der neuen EU Regelungen gegen unfaire Taktiken wie die Zurückhaltung von Energiekapazitäten vorgegangen wird. Inwieweit man dem Insiderhandel Herr werden kann, muss sich allerdings erst erweisen. Ob für die bessere Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden der Mitgliedstaaten eine eigene Agentur notwendig ist, ist aber zweifelhaft. In den letzten Jahren entstand in der EU ein wahrer Agenturendschungel, den man nicht noch erweitern sollte. Hinsichtlich Transparenz gilt es, einige Faktoren zu berücksichtigen Zum einen werden Senkungen der Großhandelspreise von den Strom und Gasversorgern oft nicht oder nur sehr zögerlich an die Verbraucher weitergegeben. Zum anderen können die Konsumenten so lange nicht von den Vorteilen der Energieliberalisierung profitieren, so lange der Anbieterwechsel wegen unverständlicher Stromrechnungen schwierig bleibt. Vergleichbarkeit ist aber auch nicht wirklich gegeben, wenn auf den Vergleichsportalen prinzipiell nur Anbieter angeführt werden, die eine Provisionsvereinbarung abschließen. Darüber hinaus kann der Stromanbieterwechsel per Internet wirklich